Monsieur le député, vous qui souhaitez des solutions durables, comment expliquez vous qu'en Allemagne, votre pays, il y ait la capitale à Berlin et encore un nombre important de ministères qui logent à Bonn? Là, vous n'êtes pas surpris qu'il y ait des dépenses inutiles qui soient engagées pour le transfert, toutes les semaines, de vos ministres et de leurs services de Bonn à Berlin?